Hvala lepa. Bedno in žaljivo, ja, sta bili dve besedi, ki jih je malo prej izrekel en kolega. Bedno in žaljivo za gasilce je to, kar imamo danes na mizah. Ker danes ste se vsaj trije deklarirali tule za gasile, ena je še iz naše poslanske skupine, pa verjamem, če bi prebrali tole, v resnici prebrali, kar imamo na mizah, pa če bi vsakega od vas vprašala, kaj bo to dobrega vam prineslo, bi vsi lahko odgovorili odgovorili samo eno. Nič. Nič. In zato je bedno in žaljivo. Zaradi tega, ker tu govorite, da se s tem predlogom ureja status gasilca in se jim prinašajo neke pravice, ki naj bi jim šle, resnica je pa taka, da se tu ureja zgolj razmerje med delavcem in delodajalcem, med gasilcem in delodajalcem, če ga ima. Če ga pa nima ali pa je študent ali pa je v že v penziji, ker nekateri so, pa ne vem. In bedno in žaljivo tudi to, da smo tole že vse skupaj enkrat obravnavali, da smo imeli zelo podrobno razpravo, zelo poglobljeno. Jaz sem šla takrat člen po člen. Ne vem, bi ga šla še danes, se mi malo neumno zdi. Kaj je vse narobe? In tisto, kar je bilo povedano že takrat, kar je osnova tega, je, da nekatere stvari podvajate, pa niti tega niste popravili. Zdaj je bilo govora, da ste popravili, ja, dve besedici. Dve besedici v enem členu tam na koncu, zgolj in samo, kar se tiče dodatnega pokojninskega zavarovanja, vse ostalo je isto. In vse ostalo je prazno. In ničesar ni, nobene vsebine. In smešno se mi zdi, da preberem tu pri oceni finančnih posledic, ne vemo natančno, koliko so, ampak zagotovo je pa na tisti postavki to zagotovljeno. Mislim, to je smešno. Ne vemo, koliko je, ampak je. Ko se pa pogovarjamo o ZIPRS-u, pa se pogovarjamo o novem skladu za nevladne organizacije, med katerimi so tudi prostovoljni gasilci, ste pa proti. Tam bi jim pa dali pet šest milijonov na letni ravni, pa ste proti. Mimogrede, veseli me, kolega Pojbič, da danes pa niste zlorabili sposojene gasilske uniforme za promocijo pri tem zakonu, tako kot ste jo nazadnje, ko smo to obravnavali. Zdaj, kar se tiče primerjalne ureditve, to se zdaj vi sklicujete na Avstrijo, Hrvaško in Italijo, tako kot ste se nazadnje. In pri vseh treh govorite zgolj o poklicnih gasilcih. Mi se pa danes pogovarjamo o prostovoljnih. Tako da dejansko niso službe spregledale samo to, da ni finančnih učinkov, ampak tudi primerjalnega prikaza v resnici ni. In ja, tudi jaz se sprašujem, zakaj sploh predlog do sem prišel. Pojdimo še enkrat po vrsti. Status operativnega prostovoljnega gasilca je odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu znižajo premije in imajo davčne olajšave. Kdo je operativni gasilec, smo že enkrat povedali, marca smo povedali, da je to član prostovoljnega gasilskega društva med osemnajstim in triinšestdesetim letom, ki ima opravljeno usposabljanje oziroma izobraževanje za operativnega gasilca. Ampak kot sem rekla, prostovoljni gasilci imajo različne statuse, eni so zaposleni, drugi so samozaposleni, tretji so študentje, pri nas so nekateri upokojenci, ker so bili, ne vem, policisti, ker so bili rudarji, so imeli beneficirana leta in so pri petdesetih v penziji. Kaj pa tisti? Tistim ne prinašate nič. Tudi zaposlenim v resnici ne prinašate nič, ampak prinašate njihovim delodajalcem. In še nekaj. Status gasilca v prvi vrsti ni zgolj odnos z njegovim delodajalcem, ampak je bistveno več. Bistveno več. Pa če zdaj še te štiri tu vprašam, kaj je to, pa sem prepričana, da ne bom dobila enoznačnega odgovora. Ampak vi jih pa niti vprašali niste. Ker jaz pa sem vprašala na Gasilsko zvezo Slovenije, če ste jih kaj vprašali, kaj bi imeli tu noter, pa jih niste. Tako kot jih tudi prejšnjič niste. Tudi prejšnjič niso sploh vedeli, da vi vlagate neki zakon kvazi za urejevanje njihovih pravic. Pustimo, da ne vemo, o v katerih premijah govorimo, da ne vemo, o katerih davčnih olajšavah govorimo, ker so različni delodajalci, zavezanci za različne davke in tako naprej. Se pravi, ta določba je popolnoma prazna, popolnoma prazna, in sploh ne razumem, kako lahko kaj takega v resnici napišete. Tudi delodajalce, če že gasilcev niste vprašali, bi bilo treba pa vsaj delodajalce vprašati. Namreč, tudi delodajalci so zelo različni. In ko se pogovarjamo o obrtnikih ali pa o malih podjetnikih, ki imajo zaposlene operativne gasilce, ki dejansko hodijo na intervencije, pa je v nekaterih prostovoljnih gasilskih društvih teh intervencij sto na leto. Verjemite mi, da nobena davčna olajšava takemu delodajalcu ne pomaga, ko mora do določenega roka izvršiti naročilo in tega zaposlenega potrebuje na njegovem delovnem mestu, ker sicer tega naročila ne bo izvršil in bo zgubil posel, ne samo tistega, ampak tudi za naprej. In če mislite, da bodo delodajalci pristali na neke take stvari, se motite, ker sem govorila z njimi. In mu to resnično nič ne pomaga. So pa prostovoljna gasilska društva, se strinjam, različna, lahko govorimo o povprečjih, o nekih statističnih podatkih, o katerih je danes govoril predlagatelj, koliko v povprečju operativnih ur opravi vsak prostovoljni gasilec, ampak veste povprečje je nekaj čisto drugega kot pa dejansko stanje. In znotraj naše občine jih eni opravijo sto na leto, drugi pa samo štiri. In težava je s tistim, ki jih opravi sto na leto. In je treba razumeti, da je to težava. Jaz sem prejšnjem v prejšnjem mandatu, ko smo to obravnavali, govorila tudi o poštarjih, da so v enem gasilskem društvu trije poštarji, ki so prostovoljni operativni gasilci. A mislite, da bo poštar sredi službe pustil tam vse skupaj na licu mesta in šel na intervencijo? Ne gre, ne, ne da se to tako enačiti. Drugi člen - zagotavlja se sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev. Ponovno, katero zavarovanje, ne vemo, niste povedali. Zagotavlja se sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev. To vse skupaj prenašate na državo, se pravi, popravljate osmi člen, ampak, tisto, kar je dolžna narediti država, pa tisto, kar je dolžna narediti občina, v tem zakonu se nahaja v dveh členih - v šestem in v osmem, vi popravljate samo osmega in prenašate tisto, kar že počne občina, še v osmega. Ne popravljate pa šestega člena, tega pa zdaj občini ni treba, se pravi imamo zdaj dvojno ureditev. In naslednja zadeva, preventivne zdravstvene preglede je uredila prejšnja vlada. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih je bil spremenjen v aprilu letos in je dal jasno navodilo, kako se opravljajo preventivni zdravniški pregledi za operativne gasilce, da jih lahko opravlja tudi osebni zdravnik, da s tem zmanjšamo birokracijo, zmanjšamo čas, ki ga prostovoljni gasilec porabi za te preglede, predvsem pa zmanjšamo ceno, ki jo mora za to plačati. In je ta cena, ponekod celo to potrdilo brezplačno, ponekod deset ali pa dvajset evrov, tako da je ta zadeva urejena. Naprej, država zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja operativnih nalog, to je tisto, kar ste popravili, gasilstva, tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Pa vas zopet vprašam - na kakšen način se bo to izvajalo? Kdo bo to beležil? Kdo bo skrbel za podatke? Kdo jih bo prenašal delodajalcu? Ali bo delodajalec potem tega dela ne izplačal, pa ga bo država pokrila? Ali kako ste si to predstavljali? Tisoč sto prostovoljnih gasilskih društev je v Sloveniji. Ali bo vsak od teh predsednikov ali, ne vem, poveljnikov, vodil zdaj te statistike, kako se bojo štele? Na podlagi katerih meril? Za koga ja, za koga ne? Na kakšen način jih bo sporočal? S kom jih bom usklajeval? Ne vem, danes vi v razpravah govorite o vsem drugem, samo o tej vsebini teh treh členov ne. O vsem drugem je bilo danes govora. Zakaj? Zato, ker v resnici o tem ni kaj govoriti in to je jasno in škoda, da da se pol trudim pa poslušam, ker zagotovo odgovorov na to, kar zdaj sprašujem, ne bom dobila, ker jih že tudi prejšnjič nisem dobila. Bilo je že danes izpostavljeno in tukaj SMC, seveda se strinjamo, ureditev statusa, da. Kaj je status? Kaj vse obsega? Na kakšen način? Ampak status tako, da bojo imeli koristi od tega gasilci, ne delodajalci, ne občine, ne država, ne nihče drug, ampak gasilci, plus ostale sile zaščite in reševanje, kot je bilo izpostavljeno - jamarji, potapljači, vodniki, vodniki reševalnih psov, gorska reševalna in to. Tudi za njih je treba potem urediti, ker gre za istovrstne organizacije z istim namenom, ki vse delajo na podlagi nekega prostovoljstva, in je potem prav in pravično, da se uredi tudi za njih. Pa, še enkrat ponavljam. Vi ste v prejšnjem mandatu, s temle ste prišli pa z neko modro lučjo, ki jo tudi seveda nismo podprli, ampak ne od ene pa ne od druge zadeve v resnici prostovoljni gasilci ne bi imeli nič in to so tudi sami povedali, ko smo jih vprašali, tako da se ne trudite zdaj zagotavljati, da nekdo ne vem kje to podpira, ker to ni res. Tisto, kar pa smo v prejšnjem mandatu uredili, so pa roki za tehnične preglede za vozila, s katerimi gasilci prevažajo otroke, zato ker je bilo opozorjeno, ravno s strani Gasilske zveze Slovenije, da jim to predstavlja neko oviro, neko birokratizacijo in tisti roki so bili prestavljeni nazaj iz šest mesecev na dvanajst mesecev, tako da ta zadeva je urejena in to, kar sem rekla, še danes, tudi s spremembo pravilnika, ki ga je ministrica za zdravje podpisala, se je olajšalo, izvajanje preventivnih zdravniških pregledov za gasilce. Ampak obe te pobudi sta prišli s strani gasilcev in sta se uredili tako, kot so oni to želeli. Tukaj pa jih niste nič vprašali. In dajmo si povedati, no. Vi ste takrat ta zakon, ta predlog vložili štiri ure - to se vidi po EPA številki - štiri ure, preden je prišel v Državni zbor vladni zakon - vladni zakon, ki pa je bil napisan na podlagi dogovora s poklicnimi gasilci, na podlagi stavkovnega dogovora, ki je urejal njihov dodatek za stalnost. In ste namenoma blokirali tisti zakon, ki bi pa poklicnim gasilcem prinesel nekaj dobrega. S tem praznim. Pa kolega je še danes omenjal Kemis. Nisem sicer imela namena, ampak dajmo si povedati, zakaj je prišlo do Kemisa. Zato ker je minister Hojs v času Janševe vlade videl te stvari kot pretirano birokratsko in administrativno oviro in je napisal v obrazložitev takrat spremembe zakona celo, da ovira gospodarsko pobudo. To je bilo napisano noter v obrazložitvi. Kaj je bil temeljni učinek tega zakona? Ja, to, kar so potem problematizirali in na kar je takrat opozarjala Mestna občina Ljubljana v razpravi, ko se je tisti zakon spreminjal, in še dve poslanki v Državnem zboru sta tudi opozarjali: ukinitev soglasja za področje varstva pred požarom h gradbenim in drugim uporabnim dovoljenjem in prenos te iste odgovornosti na investitorja. Mestna občina Ljubljana je takrat opozarjala, da bi te zadeve morali pregledati gasilci. Ker so za to strokovno usposobljeni. In lahko ocenijo, ali so zadeve ustrezno urejene ali ne. Ampak ne. Vi ste pač to spremenili, ker je bila to nepotrebna administrativna ovira, ki - birokracija, ki ovira gospodarsko pobudo. In zato je v resnici prišlo do Kemisa. Tako da - ne vem, kaj vam naj rečem. Deklarirate se - ja, vedno. In povsod. Vsakem trenutku. Za zlorabo uniform, z ne vem čim še vse. Govorite o tem, kako gasilci podpirate pa ukinjate pet ali pa šest milijonov na letnem nivoju, kolikor bi dodatno bilo namenjeno lahko za nevladne organizacije. Tudi za gasilce. Temu nasprotujete. Potem se pa pogovarjamo o nekih členih, ki jih v resnici niti sami ne znate razložiti. In ne znate podati niti enega odgovora, ko vas sprašujemo, kaj to sploh pomeni. Pa neko modro luč, ki je super fajn. Hvala.